Cet impérialisme est réel, contrairement à celui dont vous accusez dont nous accusons la Russie. Notre Parlement a approuvé les sanctions contre la Russie pour je cite déstabilisation de l'Ukraine. Où sont les sanctions contre ceux qui déstabilisent le Venezuela? Les méthodes de déstabilisation sont les mêmes que celles utilisées en Ukraine et ailleurs grèves insurrectionnelles, campagnes de dénigrement médiatique interne et externe et, pour couronner le tout, une tentative de coup d'État. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes nous commande de ne jamais confondre État et gouvernement. Je le répète, quelles que soient nos opinions sur le gouvernement du Président Maduro, l'ingérence extérieure ne se justifie pas.